Elle n'a pas encore coulé.

Comme si les criminels et la mafia arrivaient à Lampedusa!

Le problème est simple.

Et moi, je vous dis une chose. Cela me touche parce que combien de Juifs avons nous refusés? Les Anglais, les Américains, tous les pays, quand ils partaient, parce qu'on disait qu'il y avait trop de Juifs. Ça, c'était

Le problème, ce n'est pas eux, c'est nous, c'est notre incapacité d'être solidaires. C'est notre incapacité de nous ouvrir.

eux. Ça, c'est le droit européen aujourd'hui. Une police nationale qui, à des gens qui ont un permis émis par l'Italie,

pas. Si c'est ça le droit en Europe, je dis qu'on s'est trompé et c'est pour cela que je vous demande, ici, d'arrêter de nous dire que les problèmes en Afrique du Nord constituent un problème de sécurité. Le problème en Afrique du Nord, le problème de la guerre en Libye posent le problème de l'insécurité des gens qui vivent là bas. Donc, répartissons les réfugiés, donnons leur le pouvoir avec un permis temporaire le temps que les choses puissent se calmer, un permis temporaire réparti dans toute l'Europe.

pas! Eh bien, c'est contre cette Europe que nous voulons nous battre.